Le premier que je mettrai en évidence et beaucoup l'ont relevé c'est la détermination, cette fois, à agir vite et à agir fort. Nous nous souvenons d'une crise financière qui a été la démonstration que, quand on agissait trop lentement et trop peu, l'addition était d'autant plus lourde.

C'est un vieux débat politique qui a fait l'objet, cette fois, d'un pas en avant absolument substantiel, et je me réjouis que l'on puisse continuer, le Parlement européen, les parlements nationaux, le Conseil et le Conseil européen, à être engagés, parce que derrière la question sur ces prélèvements, qu'ils soient liés au carbone aux frontières, liés à la question numérique, liés à la question financière, il y a fondamentalement des débats démocratiques, qui méritent que l'on mobilise nos citoyens. Les 450 millions de citoyens européens doivent être partie prenante dans les processus démocratiques sur le plan national, comme sur le plan européen.

Beaucoup de travail, de mobilisation, d'énergie vont être nécessaires pour faire en sorte que l'on puisse transformer cet accord sur papier au Conseil européen, qui donnera lieu à des discussions passionnées et passionnantes avec le Parlement européen, qu'on puisse transformer cela dans la vie réelle. Je le disais en introduction, et je le répète, il ne s'agit pas simplement de question d'argent, il s'agit de questions de valeurs, de principes et de l'orientation que l'on veut donner à ce projet européen qui nous mobilise.

Enfin, un dernier mot, j'ai entendu les excès, j'ai entendu les propos, disons le, un peu misérables, des partis extrémistes représentés ici, alors je mesure bien vous choisissez le repli, vous choisissez la haine, vous choisissez la séparation, vous choisissez le rejet. Nous choisissons la tolérance, l'ouverture, le rassemblement. C'est un triste jour pour vous, c'est un jour heureux pour l'Europe et pour les Européens.